Wystarczy, aby jeden kraj stał się nieprzewidywalny, abyśmy wszyscy odczuli realne niebezpieczeństwo chaosu gospodarczego. Zanim jednak uczynimy z Grecji kozła ofiarnego, należy przypomnieć, iż w fałszowaniu danych o jej deficycie uczestniczyli nie tylko greccy urzędnicy, ale również operujące tam banki, a także urzędnicy europejscy, którzy mieli obowiązek nadzoru i kontroli nad procesami. Poza tym zadłużenie Grecji to przede wszystkim efekt niestabilności wpisanej w konstrukcję wspólnego rynku i strefę euro, problem dezindustrializacji od momentu wejścia tego kraju do Wspólnoty oraz problem taniego kredytu. Trwająca nierównowaga w bilansie płatniczym na korzyść głównych gospodarek Europy nie mogła przynieść innego skutku. Najwyższy czas na zmianę, na korektę wadliwej polityki. Najwyższy czas na politykę wzrostu. W tej sytuacji ważne jest, abyśmy pamiętali przywołam słowa polskiego ekonomisty Ladislaua Dowbora że zapewnienie pracownikom lepszych płac i większych praw to nie demagogia, lecz najprostszy, najbardziej bezpośredni sposób stwarzania popytu i dobrej koniunktury To inwestowanie w osoby, które generują dynamikę gospodarczą.